Nous avons abouti à une bonne réglementation.

C'est un bon compromis, à la fois sur les exigences en matière de fonds propres, qui sont proportionnelles tout en garantissant la stabilité, mais aussi sur les règles de gouvernance.

Je salue également le principe selon lequel cette rémunération ne doit pas privilégier la rentabilité à court terme, ce qui constitue à mes yeux un progrès important. Enfin, je salue les critères qui ont été définis pour accorder les équivalences et le rôle accru accordé à l'Autorité bancaire européenne pour ce qui est de la surveillance des marchés